À l'intérieur comme à l'extérieur de l'espace Schengen, des assassins ont pu circuler librement et tuer 130 innocents. Vous envisagez une propagande eurobéate massive comme seule réponse à la propagande djihadiste. Vous voulez régner sur internet avec un gant de fer digne de la Chine et continuer à ne pas vous attaquer aux racines du

Ce dont les jeunes de notre pays ont besoin, c'est de l'amour de leur patrie.